A magyar kormány és a Bizottság a mai napon, ahogy hallottuk, megállapodott a magyar médiatörvény módosításában, konkrét szövegben, azzal ellentétben, amit egyesek sugallnak. És Önök mégis ragaszkodnak az értelmetlenné vált vitához. Nekem ez azt jelenti, hogy a médiatörvény csak ürügy, politikai támadás a kétharmados többséggel rendelkező magyar kormány ellen. Miközben az Önök által jegyezett határozattervezet az információhoz való jogot kéri számon törvényünkön, szövegük csúsztatásokra és tárgyi tévedésekre épül, pontosan ugyanúgy, mint mindaz, ami itt délután elhangzott.

Nekem az információhoz való jog, kedves kollégák, a manipulálatlan, valós információhoz való jogot jelenti, és ma délután is Önök ezt sértették. Önök érdekes módon csak olyankor állnak ki a szabadságjogok védelméért, amikor azzal jobboldali kormányokat lehet támadni, de sajnálatos tény marad, hogy szocialista liberális frakciók soraiból senki sem aggódott az emberi jogok védelméért, amikor a magyar szocialista kormány idején 2006 októberében szó szerint lábbal tiporták a szabadságjogokat Budapest utcáin, vagy amikor a szlovák szocialista kormány a kisebbségek anyanyelvhasználatát büntette. Akkor Önök mindent elkövettek, hogy ezekről a bizonyított komoly jogsérelmekről még csak vitázni se lehessen az Európai Parlamentben. Nekem ez felháborító, kettős mércét jelent kedves kollégáim. Önök a törvény kapcsán a diktatúrát, a többség zsarnokságát emlegetik. Nekem, aki gyermekként megélte Ceaușescu diktatúráját ez azt bizonyítja, hogy Önöknek egyoldalú és sajátos a demokráciáról és a jogállamokról alkotott képük.